Zavedení jednotné evropské služby elektronického mýtného konečně umožní řidičům platit silniční poplatky za cestu po celé EU jedním jediným zařízením. Skončí obrázek palubní desky zaskládané krabičkami pro placení mýta při cestě napříč Evropou.

Nebudou muset nakupovat zařízení pro jednotlivé mýtné systémy ani se složitě registrovat v jednotlivých členských státech. Vydělají také státy, které nezaplacené silniční poplatky stojí hodně peněz. Text umožní vymáhat nezaplacené poplatky i od zahraničních řidičů.